Wir reden hier heute über die angebliche Kriminalisierung der Sexualerziehung in Polen einen Antrag, der offenbar von der polnischen Opposition auf die Tagesordnung gehoben wurde. Man versucht, die Entscheidung der polnischen Regierung einer demokratisch legitimierten Regierung wohlgemerkt zu diskreditieren, und man hofft, sich darauf berufen zu können, dass das allmächtige und allwissende Europäische Parlament sich in dieser Frage anders positioniert hat. Das ist unter dem Aspekt der Souveränität des polnischen Volkes eine Unverschämtheit. Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob die Sexualerziehung von Kindern in die Hände des Staates oder die der Eltern gehört. Worüber man aber nicht streiten kann, ist, ob man Kindern bereits im Grundschulalter jedwede Form von Geschlechtspraktiken von Analverkehr bis Oralverkehr beibringt und sie dazu ermuntert, es mit jedem zu treiben egal wann, wie, wo und mit wem. Auch in Deutschland wurde der Sexualkundelehrplan bereits implementiert.

unsere Kinder mit verschlossenen Augen gegenseitig am Hintern beschnüffeln, um zu erraten, um wessen Kindes Hintern es sich wohl handeln könnte. Das hat nichts mit Sexualkundeerziehung zu tun, sondern ist der ekelerregende Versuch, unsere Kinder so früh wie möglich zu sexualisieren. Die natürliche Schamgrenze der Kinder soll vernichtet werden, sie sollen zu distanzlosem Verhalten erzogen werden. Dies aber öffnet den Pädophilen dieser Welt Tür und Tor, denn die sexuelle Vergewaltigung von Kindern, die distanzlos sind, ist um ein Vielfaches einfacher. Mit solchen Kindern kann man auch machen, was man will, und das scheint offenbar das Ziel dieser links grünen Ekelideologie zu sein. Ich beglückwünsche die polnischen Bürger, dass sie eine Regierung haben, die den Schutz unserer Kinder ernst nimmt und sie vor dieser widerlichen linken, perversen Ideologie schützt. Die Abgeordneten, die mit ihrem Votum diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung gehoben haben, sollten sich was schämen.